Podpredsednik, hvala za besedo. Lepo pozdravljam tudi vse navzoče. Nimam nobenih težav, da ne bi podpiral tega, da tisti, ki imajo malo, dobijo več. Teh težav nimam. Ampak pri tej zgodbi pa gre za nekaj čisto drugega. In to si verjetno med sabo moramo razčistiti. SPIZdvanajst, se pravi dva tisoč dvanajstega leta smo SPIZdva sprejeli, kjer smo tudi določene stvari zapisali in določene stvari opredeljujejo vse, tako da tam tudi piše, po načelu česa se usklajujejo pokojnine. In nekdo danes sešteva odstotke izrednih in rednih uskladitev, pa govori o tem, da da so to povišanje pokojnin, ta se silno moti. Usklajevanje pokojnin pomeni obdržati pokojnine na isti ravni in tega bi se morali vsi zavedati. Gre dejansko za šest cela pet evra, ampak poglejte. Tisti, ki ima minimalno pokojnino za štirideset let delovne dobe in še sredi starosti, bi po predlogu, ki smo ga prvo dali v koaliciji, dobil pet cela enaintrideset evra. Zdaj bi po tem predlogu ne dobil šest cela pet evra ali pa tisti, ki ima povprečno pokojnino, za starostno pokojnino, dobi zdaj šest cela pet evra in po tem predlogu, ki smo ga dali v koaliciji, in bo dobil isto po predlogu, ki so ga dali v SAB-u oziroma v tisti strankah, ki so ta ki so ta amandma, ki je bil posvojen na, seji odbora, tudi sprejeli. Tako da tu ne, tu, tu ne gre za neke visoke zneske in gre dejansko samo za en mesec v letu dva tisoč enaindvajset. Je pa druga stvar, ki pa je sila pomembna. Pokojnine zaostajajo, upokojenci so dejansko dali državi posojilo, niso to hoteli, ampak so morali dati, in mi smo tega ne še vrnili. In že tem, da bodo dobili izredno uskladitev ena cela pet odstotka v decembru, mesecu letošnjega leta, še jim ni država, mi vsi skupaj dolgujemo pet cela šest procenta. In spoštovani, to moramo vrniti in imeti tem, pet cela šest odstotka je tudi tisti odstotek, o katerem govorimo - uskladitev pokojnin, ne pa draginjski dodatek. Če želimo upokojencem dati draginjski dodatek, pa se odločimo, pa recimo, tisti, ki imajo najnižje pokojnine, dajmo jim določenem datumu draginjski dodatek, da bomo pomagali, da jih dvignemo. Je pa res, da, da sem bil zelo, zelo presenečen nad ugotovitvijo UMAR-ja, ko je prišel, ko smo že oblikovali proračun, in je predstavil, gospodarsko rast za dvacelaosemodstotno, kar je istočasno pomenilo, da ne bomo usklajevali pokojnin. Jaz cenim, bom rekel, delo neodvisnih organizacij, ampak moment, trenutek, čas, v katerem so nam, to predlagali, se mi pa je zdel, nepravi, bom rekel čisto konkretno. So nas, za nas v Desusu je pomembno, da se pokojnine, še posebej pa je seveda logično, da se usklajuje tudi z izrednim usklajevanjem. Povedal sem, zaradi česa. V kolikor tega ne bomo, temu ne bomo sledili, potem da, dejansko na neki način, padec pokojnin še, še večji, kot pa je že bil. Mi smo vložili dopolnilo, da se pri dvecelapetodstotni gospodarski rasti, usklajuje pokojnina tudi v naslednjem letu za en odstotek. To je znotraj koalicije bilo in ni bilo sprejeto. glej ga zlomka, potem pa se pojavi ena od koalicijskih strank, pa zaradi tega, da bi pač pristavili "piskrček", enostavno predlaga neko drugo rešitev, ki pa ni v skladu z zakonodajo, ni skladno z, z našim Bismarckovim, dokladnim, pokojninskim sistemom. Ni v skladu in enostavno, če bomo to sprejeli, bomo imeli v prihodnosti zelo, zelo velike zelo velike težave. Jaz se globoko strinjam, da moramo zvišati minimalne pokojnine. Minimalna pokojnina ne sme biti izpod, praga revščine. v tem trenutku je, in dokler bo to tako, potem bojo imeli kup revežev upokojencev in upokojenk. Že prej sem omenjal višino zneska, v katero so upokojenci prispevali v času gospodarske, recesije oziroma gospodarske, gospodarskih težav in, recesije in takrat, so upokojenci izgubili osem cela štiri odstotka, pokojnine in z izrednim usklajevanjem smo smo mi mnenja, da se na neki način rešuje ta problem, ampak pet cela šest odstotka še ostane in dejansko bi tudi to morali rešiti v krajšem času, ne pa v enih petih, šestih letih, ker to pomeni, da na neki način ohranjamo veliko upokojencev revežev. No, bi pa rad še eno stvar poudaril. Minister za finance, delež pokojnin v bruto družbenem proizvodu je v Sloveniji devet cela osem odstotka, v Avstriji je štirinajst cela pet odstotka, v Evropski uniji pa je dvanajst cela šest odstotka in v bodoče bo treba se ozirati tudi na to, pa še nekaj, veste, za koliko je zraslo število upokojencev v preteklih letih? Število upokojencev je zrastlo za trideset odstotkov, kar pa pomeni, da je odstotek bruto družbenega proizvoda bistveno padel za pokojnine. sveti rdeča luč in zaradi tega imamo takšne težave z, z, bom rekel, upokojenskim, bom rekel, upokojensko, bedo oziroma, revščino.